Ja, kurze Antwort Wenn die Gerichte überprüfen und bei dieser Überprüfung feststellen, dass Folter oder Todesstrafe drohen, dann werden diese Gerichte so handeln, dass diese Person nicht ausgeliefert wird.